Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Lepo dobro jutro! In v začetku najlepša hvala za potrditev, oziroma razširitev poslanskega vprašanja v širšo razpravo v državnem zboru. Danes bomo zato razpravljali o terenskem in strokovnem delu centrov za socialno delo oziroma žal o pomanjkanju le-tega. To pomankanje je bistveno povezano s kadrovsko podhranjenostjo centrov za socialno delo ter na drugi strani zloglasno reorganizacijo centrov, ki je še vedno v teku. Naj za začetek opozorim, da je ključna naloga centrov za socialno delo odpravljanje revščine in materialnega pomanjkanja. Torej, zagotavljanje pravice do socialnih transferjev, družinskih prejemkov in prejemkov iz naslova starševskega varstva. To je prva stvar. Prva in glavna naloga centrov, saj je poglavitni vir revščine ravno dohodkovna in premoženjska neenakost. V kontekstu nepravične družbe, torej sistema, ki bogastva ne zna pravično in enakomerno razdeliti med vse tiste, ki ga ustvarjajo, kaj šele med tiste, ki, so za to nezmožni, so denarni transferji ključnega pomena za zniževanje revščine in socialne izključenosti. V podporo tej trditvi naj serviram nekaj statističnih podatkov. V Sloveniji v, v revščini namreč živi kar trinajst odstotkov vseh oseb oziroma dvesto oseminšestdeset tisoč ljudi. Če pogledamo najnovejše podatke statističnega urada, je stopnja tveganja revščine, torej pred socialnimi transferji še višja, štiriindvajsetodstotna, vsak četrti Slovenec. Če bi iz te enačbe odšteli še pokojnine, pa pridemo do alarmantnih enainštiridesetih odstotkov. To veliko pove o nepravični porazdelitvi bogastva in o nujnosti pravične redistribucije znotraj obstoječega sistema. Poleg te, torej ključne naloge, pa imajo centri za socialno delo tudi strokovne specifične naloge. Storitve in programe na področju socialnega dela, ki nagovarjajo konkretne težave posameznikov, konkretne težave družin, družbenih skupin in ki jim pomagajo pri preprečevanju ali odpravljanju osebnih stisk, nudijo oskrbo in varstvo. V ta sklop lahko umestimo interventne službe, pa tudi storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoč družini ter varstvo otrok, mladostnikom in odraslih. Poleg tega posamezni centri izvajajo tudi programe varnih hiš, materinskih domov, kriznih centrov za mlade, socialnih kuhinj, zavetišč za brezdomce in podobno. In ravno ta del delovanja centrov za socialno delo je predmet današnje razprave, ali natančneje, zagotavljanje pogojev za delo, ki mu lahko rečemo strokovno, ki mu lahko rečemo terensko, ki mu v osnovi lahko rečemo socialno delo. Zagotavljanje pogojev za delo tistih, ki so strokovno izobraženi na področju socialnega dela. To je bila tudi vsebina in jedro političnega piara prejšnjega vodstva ministrstva, ki je zapeljalo reorganizacijo centrov za socialno delo, ki pa žal še vedno ostaja nedoseženo. Osebno upam, da bo ta, uvod služil kot neki okvir, kot platforma za konstruktivno razpravo o pogojih strokovnega dela na centrih za socialno delo in upam, da bo potekala predvsem v imenu prebivalca, ki kakovostno, ažurno, strokovno storitev centrov za socialno delo za svoje preživetje in varnost tudi potrebuje. Hvala lepa.